Das Wichtigste von allem ist doch, dass die Menschen spüren, sie werden gerecht bezahlt.

Sie haben darauf hingewiesen Auch wir in Deutschland haben mittlerweile eine Mindestlohnregelung, die nicht jeder akzeptieren kann. Das Wesentliche ist, dass die Menschen spüren, sie haben eine Arbeit geleistet und bekommen dafür einen Lohn, und dass nicht die Situation vorherrscht, die die Kolleginnen und Kollegen geschildert haben, in der die Menschen nichts weiter spüren als Ausbeutung. Das muss verhindert werden, dafür haben wir starke Sozialpartner, auch bei uns in Deutschland, mit einer guten Sozialpartner Tradition. Wenn wir das erreichen können, werden wir Gemeinsamkeit erzielen. Sorgen Sie dafür, dass Sie auch starke Sozialpartner in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union bekommen! Dann kommen wir in vielen Bereichen zu dem Konsens, der notwendig ist.